Und ja, Tabak ist immer ein hochemotionales Thema insbesondere in diesem Haus und ein Spielfeld für Ideologien.

Darf man nicht eine andere Auffassung haben? So einfach ist das doch alles gar nicht. Auch bei Tabak müssen wir uns schließlich auf Fakten stützen und nicht nur auf Bauchgefühl und Populismus. Fakt ist zum Beispiel, dass E Zigaretten Rauchern einen Ausweg bieten. Sie sind aber kein Medizinprodukt, und deshalb dürfen sie auch nicht klinischen Tests unterworfen werden. Das würde nämlich dazu führen, dass die kleinen Hersteller kaputtgingen, und das würde nur der großen Tabakindustrie in die Hände spielen.

Über NGOs, die sich gegen das Rauchen aussprechen.

Ich finde, darüber sollte man auch mal nachdenken. Es kann doch wohl nicht sein, dass eine solche Intransparenz herrscht und das dann auch noch nur gut ist. Ich meine, wir sollten ein bisschen anständiger mit uns umgehen, auch bei diesem Thema. Man darf auch hier unterschiedlicher Meinung sein. Ich bin auch nicht dafür, dass wir die Menschen ans Rauchen bringen, ich bin auch für strenge Regelungen. Aber ich meine auch immer, man muss noch die Kirche im Dorf lassen dürfen.